ég tel að það fari ágætlega á því að ræða þetta núna er að þetta er í raun mál sem er á margan hátt líkt því sem boðað hefur verið af ríkisstjórninni nú að undanförnu á margan hátt segi ég vegna þess að á þessu eru því grundvallaratriði og til þeirra þarf að líta ríkisstjórnin hefur talað um mikilvægi samstarfs og samvinnu milli stjórnar og stjórnarandstöðu og annarra aðila þar að auki það er einmitt það sem þessi tillaga gengur út á að ná fram auknu samráði og samvinnu en þessi tillaga var raunar lögð fram fyrst í mars á þessu ári en þingflokkur framsóknarmanna hefur talað fyrir samvinnu samstarfi stjórnarandstöðu og stjórnar allt frá því að flokkurinn gerði það sem ég held að sé óhætt að segja að hafi verið einstök tilraun í íslenskri pólitík með því að treysta núverandi stjórnarflokkum fyrir öllum ráðuneytum í minnihlutastjórn það gekk ekki sem skyldi en þó höfum við ekki gefist upp á því að tala fyrir samvinnu sem flestra þingmanna ég nefndi að það væri þó grundvallarmunur á þessum tillögum og því sem ríkisstjórnin hefur verið að gera sá munur liggur fyrst og fremst í því að tillögurnar gera ráð fyrir því að það verði stefnubreyting að ríkisstjórnin sætti sig við það að ef hún ætlar að fá alla með að borðinu verði hún að opna á að það verði raunveruleg stefnubreyting til dæmis varðandi skuldamál heimilanna og varðandi atvinnumálin það hefur hins vegar ekki verið raunin í þessum viðræðum sem við höfum upplifað fram að þessu og raunar upplifað núna næstum því í tvö ár þar sem hvað eftir annað er talað um mikilvægi samstarfs það eru settir á fundir og fundirnir fara iðulega fram á sama hátt og fjölmiðlar mæta til leiks og ríkisstjórnin tilkynnir að hún sé aldeilis að taka undir ágalla um samvinnu og samstarf en það gerist ekkert það breytist ekki neitt í stefnu ríkisstjórnarinnar þetta gengur í rauninni bara út á það að fá stjórnarandstöðuna með í sömu súpuna og ríkisstjórnin hefur búið til við sjáum svo til hvert þetta átti að leiða og er þegar byrjað að leiða leiða til að vandræðagangur ríkisstjórnarinnar sé núna öllu þinginu að kenna það sé öllu þinginu að kenna hvaða stefnu ríkisstjórnin hefur rekið hvaða vonlausa stefnu hún hefur rekið hvaða vonlausu stefnu hún hefur rekið þetta heyrðum við síðast áðan og meðal annars í frammíköllum hæstvirts utanríkisráðherra sem talaði um að það sé verið að mótmæla þinginu öllu hæstvirtur forsætisráðherra kemur líka og leggur áherslu á að verið sé að mótmæla öllum þingmönnum ekki bara ríkisstjórninni þannig að þetta er líklega fyrsta ríkisstjórnin í íslandssögunni sem ekki tekur ábyrgð á eigin gerðum tekur ekki ábyrgð á eigin stefnu þegar illa fer heldur ætlar að kenna stjórnarandstöðunni til jafns og sjálfri sér um hvernig hefur farið þetta er mjög undarleg og mjög óheppileg nálgun á stjórnmálastarfi og við sjáum hana líka birtast í því að það skortir fyrir vikið alla forustu hæstvirtur forsætisráðherra virðist halda að stjórnmálin snúist um það að framkvæma eingöngu það sem allir eru sammála um fyrir vikið hefur ósköp lítið gerst þetta er kannski skýringin á því en hvernig má ráða bót á þessu það er með því að menn leggi línurnar strax í upphafi um það hvert skuli stefna en jafnframt að menn þá skoði fleira en eitt í einu hér er byrjað á því að ræða um skuldastöðu heimilanna það var reyndar ekki búið að klárast þrátt fyrir yfirlýsingar um að það mál mundi klárast menn mundu ekki standa upp fyrr en þá er talað um að nú eigi allar að koma saman að atvinnumálunum svona er þetta allt slitið í sundur eitt leikrit sett á svið í einu við sáum hvernig þetta leikrit byrjaði núna síðast hvernig því hefur undið fram því var haldið fram að stjórnarandstaðan hafi gengið af fundi sem var náttúrlega alrangt það var einfaldlega rangt eins og bent var á áðan það er tekið eitt atriði í einu og sett á svið einhver sýning í kringum það grundvallaratriðin eru þessi það þarf að líta á öll mikilvægustu úrlausnarefnin í sameiningu vegna þess að allt auðvitað tengist þetta og menn þurfa að opna á það að breyta um stefnu þá ætla ég að byrja á því að lesa þingsályktunartillöguna sjálfa og fara svo stuttlega yfir hvert atriði fyrir sig tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela forsætisráðherra að koma á fót samvinnuráði vettvangi stjórnmálaflokka og hagsmunaaðila til að ræða og leita leiða í anda þjóðarsáttar til langtímastyrkingar atvinnuvega landsins og efnahags þjóðarinnar til frambúðar í ráðinu sitji fulltrúar allra þingflokka ásamt fulltrúum atvinnulífs launþega sveitarfélaga fjármálafyrirtækja og bændasamtaka íslands ráðið leggi tillögur fyrir forsætisráðherra eigi síðar en þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og tíu og ráðherra leggi fram lagafrumvörp til innleiðingar þeirra í íslensk lög ef þörf krefur markmið ráðsins verði eftirfarandi og þar koma tíu tölusettir liðir fyrsta almenn skuldaleiðrétting með jafnræði réttlæti og hagkvæmni að leiðarljósi sem gagnist öllum öðrum lækkun stýrivaxta seðlabanka

samkeppnisstöðu fyrirtækja á markaði áttunda sköpun stöðugleika og festu í rekstri ríkisins níundi gerð langtímaáætlana um útgjöld

má segja að ný skoðanakönnun hafi gert tíunda atriðið auðveldara vegna þess að daginn eftir að samfylkingin missti verulegt fylgi í skoðanakönnun opnaði hæstvirtur forsætisráðherra allt í einu á það að endurskoða samstarfið við alþjóðagjaldeyrissjóðinn byrjum á lið eins almenn skuldaleiðrétting ég ætla ekki að verja löngum tíma í að fara yfir þetta mál sem hefur svo mikið verið rætt á undanförnum tveimur árum en þó væri kannski ekki vanþörf á vegna þess að enn koma hæstvirtir ráðherrar og segjast ekki hafa séð hvernig eigi að framkvæma almenna skuldaleiðréttingu eins og við báðum þá um að kynna sér málið á sínum tíma við höfum þó séð það á þessum tveimur árum eins og við héldum fram á sínum tíma að lán heimilanna voru færð úr gömlu bönkunum yfir þá nýju með verulegri niðurfærslu og það skapar þá talsvert svigrúm við höfum líka séð að besta leiðin til að ná jafnræði í aðgerðum í skuldamálum eru almennar aðgerðir það sem menn óttuðust mest á sínum tíma var að þeir sem skulduðu mest fengju ætla krónutölu afskrifaða og í rauninni er það auðvitað þannig með almennum aðgerðum að sá sem skuldar mest fær hæsta krónutölu en hlutfallið er það sama það er bara verið að færa alla aftur á þann stað sem menn voru í byrjun árs tvö þúsund og átta eða þar um bil hvað verður hins vegar gert með þessum sértæku aðgerðum það hefur eingöngu verið komið til móts við þá sem skulda mest og afskriftirnar þar iðulega miklu meiri en tuttugu prósent svo þetta er líka spurning um réttlæti þetta er spurning um að allir sitji við sama borð

ýtir undir það að fólk einfaldlega fari í þrot vegna þess að öðruvísi er ekki komið til móts við það það vantar hvatann til að vinna sig út úr vandræðunum til að byggja upp við höfum líka farið ítarlega yfir það hvernig niðurfærsla lána sem er ekki innstæða fyrir í hagkerfinu getur ýtt undir hagvöxt komið hagkerfinu af stað og séð dæmi um það hvernig fer þegar menn afskrifa ekki eins og í japan þar sem hefur ríkt stöðnun og ekki verið hagvöxtur í tuttugu ár tap japana af því er þegar orðið miklu meira heldur en ef þeir hefðu bara horfst í augu við tapið á sínum tíma og afskrifað svo er þetta líka ágætlega til þess fallið að ná samstöðu held ég vegna þess að málið er í raun svo einfalt það er eins og ég nefndi áðan bara verið að leiðrétta lán allra jafnt færa alla í þá stöðu sem þeir voru í áður en varð þessi svokallaði forsendubrestur og við hljótum að geta tekið undir það öll að þetta hafi verið forsendubrestur og því sé réttlætanlegt gagnvart öllum að þeir fái leiðréttingu hvað varðar svo möguleikana á því að framkvæma þetta fjárhagslegar forsendur þá hef ég rakið það áður í þingræðu og læt nægja að vísa til þess þó að auðvitað eins og ég tó þá fram séu aðstæðurnar orðnar bæði mun flóknari og það sé orðið dýrara að ráðast í almenna

ekki var lán máls á þessu á sínum tíma og hvers vegna það leiddi þá til þessa mikla taps tapsins sem birtist í því að þetta sé orðið miklu dýrara núna hér er nefnd vaxtalækkun sem liður númer annað ég heyrði hæstvirtan forsætisráðherra hreykja sér af vaxtalækkuninni áðan að ríkisstjórnin hefði lækkað vexti við vitum að auðvitað er það ekki svo það er seðlabankinn sem tekur ákvörðun um þetta við töldum hins vegar þegar við lögðum fram þessa tillögu að ástandið væri orðið þannig að það réttlætti inngrip í þetta og nú minni ég á að hér er ekki bara um ræða samstarf stjórnmálamanna heldur utanaðkomandi aðila og seðlabankinn kæmi þá inn í þetta líka þannig að það væri tekin sameiginleg ákvörðun um það að lækka vexti en það getur þurft að koma til samstarf og samráð ólíkra aðila og seðlabankinn að sætta sig við að stefna hans fram að þessu hafi orðið undir njóti ekki meiri hluta stuðnings og það sé rétt í því tilviki að gefa eftir gagnvart í rauninni eiginlega öllum öðrum við nefnum mikilvægi stöðugs verðlags númer þrjú og það getur ríkið haft forustu um vegna þess að við höfum séð það á undanförnum tveimur árum þegar ráðist hefur verið í skattahækkanir á neysluvörum að það í fyrsta lagi hækkar verðlagið og verðbólguna en ýtir í rauninni undir enn þá meira tjón í formi hækkunar á verðtryggðum lánum svo að þarna þyrfti ríkið að taka af skarið en í samstarfi við fulltrúa atvinnurekenda um að menn komi á stöðugu verðlagi eins og tókst ágætlega í þjóðarsáttarsamningum á sínum tíma númer fjögur snýr að því að ráðist verði í framkvæmdir strax það eru nokkur verkefni sem er óhætt að segja að bíði eftir því að ríkið hleypi þeim af stað eða réttara sagt að ríkisstjórnin hætti að leggja steina í götu verkefnanna það voru til dæmis kynnt ein þrjátíu slík verkefni í iðnaðarnefnd fyrir ekki svo löngu síðan en lykilatriðið í þessu þó er það að skattastefnu verði breytt þannig að hún ýti undir fjárfestingu og aukin umsvif í atvinnulífinu frekar en að draga úr þeim það er í rauninni ekki hægt að ræða atvinnumálin án þess að ræða skattstefnuna um leið þess vegna lagði ég svo mikla áherslu á það áðan í fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra að menn mundu þá ef ætti að fara að ræða samstarfið í atvinnumálum mundi þá opna á það að breyta skattastefnu ríkisstjórnarinnar númer fimm snýr að því að áhættu verði skipt milli lánveitenda og lántaka þetta lýtur að verðtryggingu og ábyrgðum og hefur svo sem verið farið ítarlega í gegnum tillögur okkar á þessu sviði í frumvörpum og þingsályktunartillögum en ég ætla ekki að fara nánar út í það hér enda er hugmyndin ekki sú að það sé endilega farið nákvæmlega að þeim tillögum sem framsóknarmenn hafa lagt fram heldur að menn sammælist um það í þessu atriði eins og hinum að vinna að þessu meginatriði að áhættu verði skipt með sanngjarnari hætti milli lánveitenda og lántaka númer sex er breyting á fyrningarfresta krafna þetta mál er reyndar komið á ágætis rekspöl sem betur fer með nýju frumvarpi en frumvarpi sem þó mun líklega þurfa að gera töluverðar breytingar á menn hafa fundið á því ýmsa galla en vonandi má

að það þurfi að byggja upp atvinnu í landinu byggja upp öflug ný fyrirtæki og halda eldri fyrirtækjum í rekstri þá er alveg stórskaðlegt að hluti fyrirtækjanna njóti sérstöðu sé rekinn af bönkunum og sé í sumum tilvikum beinlínis rekinn af ríkinu og fyrirtæki sem eru þá að reyna að þrauka eru áfram í rekstri hafa ekki farið í þrot búi við mjög

og skapa aukinn stöðugleika í stjórnsýslunni þarna hefur orðið mikill misbrestur á það vantar mikið upp á að menn leiti eftir sérfræðiráðgjöf til þeirra sem best þekkja til það er út fyrir þessa nánustu pólitísku samherja númer níundi gerð langtímaáætlunar í útgjöldum ríkisins það er að aðgreina betur fjárfestingu og rekstur við fjárlagagerð ég hef talað töluvert um þetta í fyrri ræðum númer tíu er samstarf um ríkisfjármál meðal annars samstarf við alþjóðagjaldeyrissjóðinn nú er tíminn á þrotum og ég fæ kannski að